frú forseti ástæðan fyrir þeirri fyrirspurn sem ég beini til hæstvirts landbúnaðarráðherra er sú að eins og fjallað er um í bændablaðinu sem kom út í dag og segir þar með leyfi forseta eftir að lánasjóður landbúnaðarins var seldur landsbankanum hefur samkeppni lánastofnana um að veita bændum lánafyrirgreiðslu aukist umtalsvert bændum er boðið til viðræðna um að koma í viðskipti og það skapar tækifæri sem vert er að skoða segir í bændablaðinu í dag ástæðan fyrir því að ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts landbúnaðarráðherra hvort hann hyggist beita sér fyrir því að þeir bændur sem eru í viðskiptum við lánasjóð landbúnaðarins við sölu hans þurfi ekki að greiða stimpilgjöld til ríkissjóðs eða flytja lán sín frá nýjum eiganda sjóðsins til annars banka er sú að vilji skuldarar við sjóðinn færa viðskipti sín til annars aðila það er fá tilboð í lánasafn sitt við lánasjóð landbúnaðarins til dæmis frá þremur eða fjórum öðrum lánastofnunum og hagstæðasta tilboðið sem þeir fá í sín lán sé til dæmis ekki frá landsbanka íslands sem keypti lánasjóðinn og þar hefur landsbanki íslands það forskot að ekki þurfi að borga stimpil og lántökugjöld til þeirra lána þetta snýr að jafnstöðu skuldara við lánasjóð landbúnaðarins gagnvart öðrum lánastofnunum almennt vegna sölunnar þeir gerðu samninginn að sjálfsögðu við þá stofnun á þeim tíma sem nú hefur verið seld

færa sig til annarra lánastofnana bjóði þær betur í lánasjóð þeirra heldur en landsbankinn sem keypti stofnunina því væri það réttlætismál gagnvart þeim og gagnvart öðrum lánastofnunum og gagnvart þeim sem vilja flytja lán sín fái þeir hagstæðara tilboð um að þeir þurfi ekki að greiða til að mynda ný lán lántökukostnað og stimpilgjöldin sem hér er spurt um því beini ég þessari fyrirspurn til hæstvirts landbúnaðarráðherra hvort þetta hafi verið rætt við þessa sölu og hvort hann sé með málið á sinni könnu